Madame la Présidente, je voudrais remercier la large majorité de collègues qui a voté ce rapport. J'ai demandé, exceptionnellement, la parole parce qu'il se trouve que c'est le dernier rapport que j'ai l'honneur de présenter en plénière après vingt sept ans passés au Parlement européen.

Et le Parlement que je vais quitter dans quelques semaines est un vrai Parlement, vraiment européen, ayant une capacité législative. Je voudrais remercier tous les collègues, en commençant par mon groupe, bien sûr, mais au delà, les collaborateurs du Parlement, les collaborateurs des groupes et nos assistants, pour le travail fait ensemble. Grâce à vous, chers collègues, j'ai appris que l'écoute, le dialogue, le respect mutuel, la recherche du compromis, l'obsession de l'intérêt commun étaient bien plus efficaces que l'affrontement systématique qui caractérise trop souvent nos débats nationaux. Beaucoup de nos parlements nationaux ainsi qu'un prestigieux Capitole de l'autre côté de l'Atlantique auraient un certain nombre de leçons à apprendre ici. Mon honneur restera d'avoir été un ouvrier anonyme, humble mais fier d'avoir apporté sa pierre à une construction politique qui marquera à jamais l'histoire de notre continent.